Din păcate, în perioada care a urmat, câteva sute de oameni și au pierdut viața în conflictele interetnice.

Faptul că referendumul din 27 iunie s a desfășurat fără incidente majore demonstrează că situația din această țară se poate îmbunătăți.

În concluzie, doresc să reafirm că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol mai activ în Asia Centrală, atât în plan politic, cât și economic.